Întemnițarea de 10 ani încoace a ziaristului Dawit Isaak este reprezentativă pentru starea drepturilor omului în Eritreea, țară aflată pe ultimul loc în privința libertății presei în clasamentul realizat de Reporteri fără Frontiere. Dawit Isaak, cetățean suedez, a revenit în țara natală după obținerea statalității, pentru a lucra la primul ziar independent creat în Eritreea. Detenția sa abuzivă în lipsa unui proces și a unui avocat este cu atât mai revoltătoare, cu cât condițiile în care este ținut captiv sunt inumane. Cred că sunt necesare măsuri concrete de constrângere a autorităților de la Asmara pentru asigurarea asistenței medicale și juridice pentru deținuți, eliberarea prizonierilor de conștiință, organizarea de alegeri democratice, până acum programate și anulate periodic, și respectarea libertății presei. Consider că e nevoie de suspendarea asistenței pentru dezvoltare și de sancțiuni directe la adresa conducerii statului, inclusiv restricții de călătorie și înghețarea bunurilor.